Pokud jde o samotné automatické rozhodování, tak to skýtá nepochybně celou řadu výhod. Pokrok, inovace, moderní technologie, mohl bych zde provádět poměrně rozsáhlý výčet, ale ten výčet musím doplnit i o výčet nevýhod, rizik, které jsou spojeny právě s automatickým rozhodováním, které vyžaduje ohromující dokonalost takového kódu rozhodování strojů na základě naprogramovaných algoritmů.

My budeme udávat tón pro celou řadu členských států a myslím si, že je dobře, že zde bude vytvořena bílá kniha a že jsme zvolili tento komplexní přístup.